Señor presidente, señor comisario, el conjunto de la comunidad internacional se va a reunir la semana que viene para hablar sobre la lucha contra el cambio climático y los objetivos del desarrollo sostenible. Una reunión que tiene que servir para hacer frente a algo que ya no es una amenaza futura, sino una emergencia presente. Y una reunión que tiene que servir, sobre todo, para pasar de la retórica a la acción. De la retórica a la acción, porque en 2015 nosotros aprobamos como comunidad internacional los Acuerdos de París para limitar el crecimiento de la temperatura en la Tierra. Pues bien, los últimos cuatro años han sido los cuatro años registrados como más cálidos de la historia. Y esto está también multiplicando las catástrofes climáticas que hemos vivido recientemente también en España, en forma de inundaciones. En segundo lugar, no solo pasar de la retórica a la acción, sino pedir y exigir a la Unión Europea liderazgo en esta materia. Que podemos y debemos. En la transición ecológica, en la descarbonización de nuestra economía y en la reducción de emisiones.

2030. Habrá que marcar objetivos más ambiciosos y habrá que hacerlos realidad. Y en tercer lugar, pedir que esta necesaria transición ecológica sea una transición ecológica justa. Porque, como cualquier transformación ⸻y esta lo requiere en materia de infraestructuras, movilidad y energía⸻ va a necesitar amortiguadores para proteger nuestros puestos de trabajo, para tener socialmente y equitativamente una salida a esta transición y para poder enviar un mensaje de que transición ecológica y justicia social van de la mano.